Actuala criză economică și financiară din statele Uniunii Europene a determinat multiplicarea problemelor deja existente pentru femeile antreprenoare, cu precădere în primele etape de după demararea unei activități economice. Știm cu toții cât de important este rolul microîntreprinderilor în economia europeană.